Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea non è totalmente in grado di sorvegliare la propria flotta ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. È dunque necessaria una rivisitazione del regolamento vigente sulle autorizzazioni di pesca. Mi congratulo con il Commissario Vella e con la relatrice per il lavoro svolto. Penso che la Commissione abbia avanzato una valida proposta che consentirà all'Unione europea di controllare più efficacemente le proprie navi operanti al di fuori delle acque unionali, rendendo più chiare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed introducendo norme comuni di ammissibilità per tali imbarcazioni. La proposta in questione garantirà condizioni di parità a tutte le attività di pesca esercitate da navi battenti bandiera dell'Unione assicurando che l'Unione europea adempia alle proprie responsabilità di Stato di bandiera nonché di Stato della proprietà beneficiaria. Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca offrirà anche un contributo concreto alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dando così seguito al piano d'azione internazionale della FAO contro la pesca illegale, approvato dall'Unione europea.